avec un niveau d'ambition élevé. Nos discussions ont été sincères et je suis confiant que le sommet a mis sur les bons rails une relation qui mérite d'être plus ample et plus concrète. Les deux principaux résultats du sommet sont l'adoption du plan d'action concernant la libre circulation des personnes et la signature du protocole à l'accord de partenariat et de coopération permettant à l'Ukraine de participer aux programmes de l'Union. À l'ordre du jour également figurent la situation interne de l'Ukraine, les négociations en cours sur le futur accord d'association et le processus de réforme. L'Ukraine fait partie de notre voisinage. On cherche donc à serrer cette proximité et, à son tour, le voisinage de l'Ukraine est en mouvement si vous pensez au sommet de l'OTAN de ce week end et à la conclusion, aujourd'hui à Bruxelles, où je me trouvais il y a quelques heures, des négociations bilatérales permettant à l'Union européenne de soutenir l'adhésion de la Russie à l'OMC. Revenons au sommet. Le gouvernement actuel a entrepris un certain nombre d'importantes réformes économiques que nous avons saluées. Il s'agit tout d'abord de la loi sur les marchés publics, qui devrait jouer un rôle important dans la lutte contre la corruption. Les accords avec le FMI ont été conclus et des réformes importantes ont été lancées dans le secteur clé de l'énergie. Le gouvernement ukrainien a assez bien réussi à stabiliser la situation du pays. C'est évidemment très important. Néanmoins, nous sommes préoccupés par les rapports incessants sur la dégradation des libertés fondamentales et des principes démocratiques en Ukraine. Des plaintes particulièrement inquiétantes se font entendre concernant la liberté des médias, la liberté de réunion et d'association. En outre, comme vous le savez, la Cour constitutionnelle ukrainienne a récemment cassé la constitution de 2004, qui avait été adoptée lors de la Révolution

et participatif. Un tel processus devrait avoir pour but l'établissement d'un système durable d'équilibre des pouvoirs, qui serait en accord avec les standards européens. C'est aussi un thème qui a été évoqué dans votre résolution du mois de février. Une autre décision très récente de la Cour constitutionnelle qui se prête à différentes interprétations concerne la durée du mandat du

constitution de 2004. Cette décision traduit l'approche à la carte qui est de plus en plus suivie dans les actes de l'administration actuelle. Une fois de plus, l'Ukraine a grandement besoin d'un processus de réforme constitutionnelle ouvert et participatif au lieu de décisions prises en fonction des